Jetzt hören wir Wenn ihr das tut, zerstört ihr die Eine Billion Euro Industrie, oder das Geschäft wandert in die USA. Aber der europäische Markt ist wichtig und ja auch liquide genug, um entschlossen zu regulieren.

Sie sind aber nicht so sicher wie Cash, sondern riskante Finanzprodukte. Es kommt wirklich selten vor, dass meine Kollegin Eva Joly oder ich die Positionen unserer Regierungen vertreten. Aber Deutschland und Frankreich sowie internationale Aufsichtsbehörden haben gefordert, CNAVs zu beerdigen oder sie der Bankenregulierung zu unterwerfen.

Ich appelliere daher insbesondere an die deutschen und französischen Abgeordneten der Mehrheitsfraktionen, unseren Anträgen zuzustimmen.